frú forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga á þingskjali þrjátíu um breytingu á lagaákvæðum sem varða bensíngjald og olíugjald flutningsmenn ásamt mér eru kristján l möller einar már sigurðarson jón gunnarsson rannveig guðmundsdóttir og valdimar l friðriksson með þessu frumvarpi er lagt til að bensín og olíulítrinn lækki tímabundið um fimm krónur

eina krónu í þrjátíu og sjö krónur en olíugjaldið var lækkað tímabundið fyrsta júlí tvö þúsund og fimm til þrítugasta og fyrsta desember tvö þúsund og fimm úr fjörutíu og fimm krónur í fjörutíu og eina krónu með þessari breytingu mundi útsöluverð á bensíni og olíu lækka um tæpar fimm krónur þegar virðisaukaskattur hefur verið lagður á eða um níu til tíu prósent lagt er til að lækkunin verði tímabundin frá fyrsta nóvember næstkomandi til loka mars tvö þúsund og sex eða í fimm mánuði virðulegi forseti ég vil nefna í því sambandi að sú leið sem hér er valin það er að leggja til tímabundna lækkun á almenna vörugjaldi er sama leið og ríkisstjórnin fór árið tvö þúsund og tvö með þeim rökstuðningi að áhrif hækkunar á bensínverð væru umtalsverð og gætu stofnað verðlagsmarkmiðum kjarasamninga í hættu það er einmitt meginástæðan þessi rök sem ríkisstjórnin var með á árinu tvö þúsund og tvö sem við

við þekkjum það að í vísitölunni hefur vegið ég þungt bæði húsnæðisliðurinn og bensíns og olía þannig að þetta gæti haft veruleg áhrif til þess að lækka vísitöluna en verðlagsáhrifin af því að lækka verð á bensíni og dísilolíu eru núll komma tvö prósent í vísitölunni en eldsneytið vó um fimm komma þrjú prósent af vísitölugrunninum í september slík breyting á vísitölunni hefði því jákvæð áhrif þegar kjarasamningar eru metnir sem stendur einmitt yfir núna þessa dagana virðulegi forseti verðbólgan nú er yfir fjögur prósent og er komin yfir efri vikmörk verðbólgumarkmiðs seðlabankans og fram hefur komið hjá así að líkur á að forsendur kjarasamninga haldi

og við undirskrift kjarasamninga á fyrri hluta árs tvö þúsund og fjögur var verðbólgan einn komma átta prósent og var við það miðað að hún yrði sem næst tvö og hálft prósent á samningstímanum og fíb hefur áætlað að eldsneytisútgjöld almennings í landinu aukist um tvo milljarða króna á heilu ári miðað við verðþróunina á heimsmarkaði frá síðustu áramótum bensínlítrinn hefur hækkað gífurlega mikið frá því að ríkisstjórnin beitti sér fyrir tímabundinni lækkun á bensíni vegna kjarasamninga um mitt ár tvö þúsund og tvö

en nú frá því að þetta var skoðað í septembermánuði hefur átt sér stað nokkur lækkun á bensíni sem ég mun fara

það er athyglisvert að svo virðist sem olíufélögin séu ekki að lækka álagningu á bensíni með þjónustu

álagningin á bensíni með þjónustu er tæplega tveim krónum yfir meðalálagi fyrstu níu mánuði ársins

virðisaukaskattstekjur ríkissjóðs sem rekja má beint til hækkunar á heimsmarkaðsverði hafa aukist stórlega samanburður á heimsmarkaðsverði á bensíni í september tvö þúsund og fimm og heimsmarkaðsverði á árunum tvö þúsund og þrjú og tvö þúsund og fjórar leiðir í ljós að virðisaukaskattstekjur ríkissjóðs aukast um yfir sex hundruð milljóna króna á einu ári ef þetta háa heimsmarkaðsverð eins og það var í september mun haldast áfram en eins og ég nefndi áður hefur það nú eitthvað lækkað þannig að þessar tölur gætu eitthvað breyst sem settar voru á blað þegar

það liggur líka fyrir að áætlanir um tekjur ríkissjóðs af olíugjaldinu eru vanmetnar tekjuforsendur hafa verið miðaðar við áttatíu og eina milljón lítra en áætla má að magn dísilolíu sé meira en tekjuforsendur fjárlaga miða við en misvísandi upplýsingar hafa komið fram um selt magn af dísilolíu sem ber olíugjald því ætti tímabundin lækkun á dísilolíu sem hér er lögð til ekki að hafa áhrif á fé til vegamála og lækkun á almenna bensíngjaldinu hefur ekki áhrif til skerðingar á vegafé og mikilvægt að halda því til haga virðulegi forseti eins og ég nefndi áðan hefur orðið nokkur lækkun á bensíni sem betur fer og ástæða til þess að skoða þá málið í því samhengi

átt sér stað á undanförnum vikum hvort ástæða sé til þess að ætla að þær haldi eitthvað áfram í því sambandi vil ég vitna í nýja skýrslu seðlabankans um peningamál þar sem nokkuð er farið inn á þetta virðulegi forseti og vil með leyfi forseta fá að vitna í þann kafla í peningamálum seðlabankans sem fjallar um ytri skilyrði horfur og hagvexti í heiminum og spá þeirra varðandi hækkun á olíuverði þar segir með leyfi forseta hækkun hráolíuverðs á seinni hluta þessa árs gæti þó veikt útkomuna verulega það er verið að tala hér um hagvöxtinn og áhrif af honum og horfur í heiminum fyrir olíuverð ég held áfram virðulegi forseti hráolíuverð hefur aldrei verið hærra að nafnvirði en það var í kjölfar fellibylsins katrínar og þrátt fyrir að hafa lækkað eitthvað er það um sextíu prósent hærra en það var að meðaltali árið tvö þúsund og fjögur ótryggt ástand í mið austurlöndum og ótti um að ekki takist að auka framleiðslu sem nemur vexti eftirspurnar olli hækkunum á olíuverði í ágúst sá ótti magnaðist eftir að fellibylurinn katrín olli því að framleiðsla stöðvaðist við mexíkóflóa þótt framleiðslan liggi aðeins niðri tímabundið mun áhrif þess á olíuverð væntanlega vara um nokkurt skeið verð hefur þó lækkað frá methæðum skömmu eftir að fellibylurinn gekk yfir þar þar sem ýmsar þjóðir hófu að ganga á birgðir sínar og juku þar með framboð eftirspurn mun líklega verða meiri á næsta ári en áður var spáð þegar þau ríki sem nú hafa minnkað birgðir sínar fara að auka þær á ný því mun olíuverð líklega haldast hátt um nokkurt skeið ég ítreka þetta virðulegi forseti að þetta er mat seðlabanka því mun olíuverð líklega haldast hátt um nokkurt skeið áfram segir í þessu hefti peningamála með leyfi forseta framvirkir samningar gefa til kynna að olíuverð muni hækka örlítið frá núverandi verði út árið og halda áfram að hækka í byrjun næsta árs og bensínverð hefur fylgt hækkun olíuverðs eftir en ekki lækkað alveg jafnmikið nú í september það er um þessar mundir sextíu og fimm prósent hærra en að meðaltali á árinu tvö þúsund og fjögur þannig að ef menn halda miðað við þær lækkanir sem orðið hafa að þær muni haldast áfram og jafnframt að lækkanirnar verði meiri þá er það ekki mat seðlabankans því að þeir spá frekar að olíuverð muni haldast hátt og meta það svo að olíuverð muni hækka frá núverandi verði út árið og halda áfram að hækka í byrjun næsta árs það er einmitt gert ráð fyrir því að þetta verði á fimm mánaða tímabili sem þessi gildistaka á þessari lækkun vari sem er þá fram í mars á næsta ári en nú erum við náttúrlega komin inn í nóvembermánuð og það var áformað að þetta frumvarp tæki gildi fyrsta nóvember sem ekki verður þannig að efnahags og viðskiptanefnd sem fær þetta mál til meðferðar þarf að skoða málið í því ljósi og horfa þar meðal annars til þeirra ytri skilyrða sem seðlabankinn hefur lagt mat á varðandi þróunina fyrir hækkun á olíuverði ég vil nefna þá virðulegi forseti að við segjum hér í þessu frumvarpi okkar að þegar gildistíma þessarar lýkur í marslok á næsta ári sem eg nefndi að mundi á hreyfiast til þurfi að meta hvort ástæða sé til að framlengja hana með tilliti til heimsmarkaðsverðs einnig væri eðlilegt að athugað yrði að stytta gildistímann ef heimsmarkaðsverðið lækkaði verulega og bensínlítrinn færi til dæmis í um tuttugu krónur sem var meðalverð á heimsmarkaði á síðastliðnu ári í útreikningum sem ég hef fengið að jafnvel þó að við séum komin hérna vegna þessarar lækkunar sem nú er með innkaupsverð úr þrjátíu og tvemur níutíu og þrjár niður í tuttugu og sjö komma fjörutíu og fjórar að jafnvel þó að það hafi farið þetta niður núna í októbermánuði þá er ekki allar götur sem ég hef aftur til ársins níutíu og sex ekki hægt að sjá svona hátt innkaupsverð á bensíni eins og ég hér nefni og það sem næst því kemur er í maímánuði tvö þúsund og eitt og eingöngu í þeim mánuði fór það í tuttugu og sjö og þrjátíu þegar litið er á meðalverð ársins eins og staðan er nú með þessari lækkun sem hefur orðið í október erum við samt enn þá í tuttugu og fimm og fimmtíu og ef það er litið til meðaltals bara síðustu sex mánuðina ef það er allt árið tuttugu og fimm og fimmtíu og ef það er litið til meðaltals síðustu sex mánuði þá erum við enn í tuttugu og átta komma tuttugu og fimm að meðaltali á innkaupsverði en við erum að miða við að það sé ástæða til þess að skoða það að stytta þennan gildistíma ef bensínlítrinn færi til dæmis í um tuttugu krónur sem var þá meðalverð á heimsmarkaði á þá öllu síðastliðnu ári forsendurnar fyrir því að halda þessu máli áfram þrátt fyrir þessa lækkun eru því að fullu til staðar og hef ég þar bæði vitnað í þróunina eins og hún hefur verið á nokkrum umliðnum árum og þá spá sem seðlabankinn hefur sett fram varðandi bensínverðið það er út af fyrir sig virðulegi forseti ekki ástæða til þess að hafa mikið lengri framsögu um þetta mál ég vil þó nefna hér í lokin að heildarskatttekjur ríkisins af bílum og umferð fara yfir fjörutíu milljarða króna á þessu ári en voru þrjátíu og einn milljarður króna á síðastliðnu ári hér erum við að ræða um þrjátíu prósent aukningu á tekjum ríkissjóðs af bílum en um helmingur heildarskatttekna ríkisins af bílum er vegna notkunar og um helmingur vegna bílakaupa bensínreikningur einnar fjölskyldu á ári er áætlaður fjögur hundruð þúsund krónur og hefur hækkað verulega á þessu ári og ástæða til að nefna einnig að sextíu prósent af verði hvers bensínlítra fer í skatta það er almennt vörugjald sérstakt vörugjald og virðisaukaskatt það hefur eins og ég nefndi áðan orðið veruleg hækkun á bensíni sem kemur mjög við pyngju heimilanna og það er ekki eðlilegt virðulegi forseti að ríkissjóður

hér áðan á að manni finnst það óeðlilegt að það þurfi að hækka bensínreikning heimila og fyrirtækja þegar svo er ég vil taka fram af því að ég hef

er það hundrað og þrettán krónur þegar þetta er tekið út miðað við tíunda okt tvö þúsund og fimm og af ég held að þetta séu yfir þrjátíu lönd þá er ísland þar í fyrsta sæti hvað varðar hátt eldsneytisverð hundrað og þrettán krónu næst kemur holland með hundrað og níu krónur rúmar í þriðja sæti belgía með hundrað og þrjár krónur og noregur er með hundrað og tvær krónur en allar aðrar þjóðir eru undir hundraðkallinum og margar eru á milli sjötíu til áttatíu krónur á bensínlítra á meðan við erum með þetta eftir þessa lækkun núna um hundrað og þrettán krónum þetta er umhugsunarvirði að ríkissjóður skuli taka svona mikið til sín í gjöld og álögur af bensíni sem vegur þungt í kjörum heimilanna og afkomu heimilanna og hefur þessi áhrif á vísitöluna og þar með verðbólguna ég vil líka halda því til haga hér í lokin að það eru yfir þrettán þúsund einstaklingar sem hafa skrifað undir áskorun fíb fimm lækkun á eldsneytissköttum ég held að þetta hafi verið í ágústmánuði þar sem skorað var á stjórnvöld að draga úr verðáhrifum þeirrar neikvæðu þróunar sem átt hefur sér stað á heimsmarkaði á umliðnum mánuðum og fíb hefur jafnframt bent á það að á þessu ári verður einungis þrettán milljörðum króna varið til vegagerðar af fjögur hundruð og níu milljarða króna heildartekjum ríkisins af bílasköttum ég get látið máli mínu lokið virðulegi forseti og legg áherslu á það að efnahags og viðskiptanefnd fjalli skjótt um þetta mál og þar fái það fljóta efnislega meðferð og afgreiðslu það er mitt mat að þetta geti haft veruleg jákvæð áhrif inn í þá viðkvæmu umræðu sem fer nú fram varðandi kjarasamningana og þar sem verkalýðshreyfingin og aðilar vinnumarkaðarins eru að meta það hvort ástæða sé til þess að segja kjarasamningunum upp ég hef

mæla með því að þessi leið veðri farin nú sem ég ítreka að ríkisstjórnin sjálf valdi á árinu tvö þúsund og tvö að þá lagði hún til tímabundna lækkun á almenna vörugjaldi með þeim rökstuðningi að áhrif hækkunar á bensínverði sem var þá umtalsverð gæti stofnað verðlagsmarkmiðum kjarasamninga í hættu virðulegi forseti ég legg til að að lokinni þessari umræðu verði þessu frumvarpi vísað til annarrar umræðu og efnahags og viðskiptanefndar